Pane předsedající, paní komisařko, já se chci připojit ke všem kolegům, kteří zde vyzývají k tvrdému postupu vůči Ázerbájdžánu v kauze uvězněného pana Hüsejnova. Ale jako bývalý ministr spravedlnosti chci také dodat, že je třeba kritizovat Ázerbájdžán v širších souvislostech. A k tomu, jak nefunguje právní stát v této zemi, chci dodat, že v roce 2017 proběhla reforma právnických profesí v Ázerbájdžánu, která zabránila devíti z deseti právníků vykonávat advokátní profesi. Víceméně v Ázerbájdžánu nefunguje nezávislá advokacie, což je mimořádně důležitá, a političtí vězni tak nemají právní zastoupení u soudů.